Es ist aber auch dem Anlass angemessen, dass wir hier in der Tat schnell in die Gänge kommen.

Nun liegt ein Ergebnis vor. Ich teile die Kritik von Ihnen, was die Ausgestaltung, insbesondere des MFR, anbelangt. Da ist sicherlich einiges, was hoffentlich auch in den Verhandlungen noch nachgeschärft werden kann, insbesondere jene Bereiche, die durch Next Generation EU auch nicht kompensiert werden können. Wenn ich etwa an die Außenpolitik denke Wir haben ganz massiv erklärt und hier in diesem Haus oft diskutiert, wie wichtig es ist, eben zum Beispiel in der Nachbarschaft in Afrika aktiv zu werden, ursprünglich und immer noch gültig aus Gründen der Migrationsbekämpfung,

Das ist nur möglich, wenn es auch ein entsprechendes Budget gibt. Daher denke ich, dass hier eine Möglichkeit besteht, gerade in diesen Bereichen Nachschärfungen vorzunehmen.

Das ist das Wesen Jeder fährt nach Hause und sieht das, was er sehen will. Aber was zählt, ist das, was schlussendlich am Papier steht, und vor allen Dingen, was dann schlussendlich angenommen wird.

Aber jetzt geht es darum, das auch in eine entsprechende gesetzliche Regelung überzuführen, und da sind Sie Teil dieser Diskussion und schlussendlich dieser Entscheidung.

Die Schlussfolgerungen geben einige Indikationen, und das Parlament hat auch seine Ideen.

Manche eigenen Einnahmequellen können schneller designt und beschlossen und implementiert werden.

Nochmals, vielen Dank!

Mit all den downsides die es bei diesen Entscheidungen gibt.

Das sollten wir auch im Hinterkopf behalten. Und daher mein letzter Appell Ich verstehe und es ist völlig klar und auch nachvollziehbar das Bedürfnis und auch glaube ich Recht des Europäischen Parlaments, in die ganze Entscheidungsfindung intensiver eingebunden zu sein und auch in die Frage, wie in den künftigen Jahren die Gelder verwendet werden müssen. Ich bitte nur, dass wir hier auch eine schnelle Diskussion und auch eine schnelle Entscheidungsfindung haben. Hier gilt wirklich Time is of the essence, und wir dürfen nicht vergessen Wenn Sie Beschlüsse gefasst haben, dann brauchen wir auch noch die Beschlüsse der Mitgliedstaaten.

Das ist ein Prozess, der üblicherweise viele, viele Monate dauert. Wir werden gefordert, dass das idealerweise noch dieses Jahr über die Bühne geht, damit wir in der Tat den europäischen Bürgerinnen und Bürgern und den europäischen Unternehmern mit Anfang des Jahres schon helfen können und nicht erst in der Mitte oder gegen Ende des Jahres. Auch hier, glaube ich, ist europäische Solidarität notwendig. Nochmals vielen herzlichen Dank!